Señor Presidente, la situación del sector agrario no solo es preocupante yo diría que es una situación insostenible bajan las rentas de los agricultores cada día hay mayor diferencia entre lo que percibe el agricultor y el precio del mercado para el consumidor

y las reglas y los controles fitosanitarios se aplican con distinta intensidad, creándose situaciones absolutamente injustas. Si a eso le añadimos casos puntuales, como puede ser la bajada del arancel para el sector del plátano, que va a tener unas consecuencias absolutamente negativas, o la imposibilidad de los ganaderos de hacer frente a los costes de los insumos, ustedes convendrán conmigo que el futuro en el sector en cuestión es cuando menos incierto. Si, además, esta actividad agraria se realiza en las regiones ultraperiféricas, no solo es incierta sino que es enormemente preocupante. Los agricultores quieren seguir dedicándose a la agricultura, pero cada día lo tienen más difícil.